Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, dans les perspectives que vous avez décrites concernant la politique européenne de voisinage avec la rive sud de la Méditerranée, vous avez parlé des leviers possibles.

En Europe, des personnes, comme moi immigrés ou enfants d'immigrés venant de cette zone anciennement colonisée par l'Europe,